Käse, der nicht aus Milch gemacht wird, und Schinken, der aus zusammengefügten Resten besteht, dürfen dem Verbraucher nicht zugemutet und schon gar nicht ohne Hinweis vor die Nase gesetzt werden.

Erfasst wird nur Frischfleisch, nicht aber verarbeitete Produkte.